A mind szorosabb együttműködés, a szuperállam irányába, vagy pedig a szuverenitást tiszteletben tartó, lazább együttműködés irányába? Itt azok vannak többségben, akik az első változatot támogatják, és magukat Európa pártiaknak tekintik, és minket, akik lazább együttműködést szeretnénk, Európa elleneseknek. De nézzük meg, hogy a közvélemény hogy nyilatkozik erről.

Megkérdezem akkor ebben a Parlamentben, amelyik büszke arra, hogy a népet képviseli, kinek van igaza? Ki áll a nép pártján?